Korupcia je vážnym problémom modernej demokratickej spoločnosti. Hoci Únia vynaložila veľké úsilie na tvorbu opatrení a legislatívy na potieranie tohto nepriaznivého javu, viaceré členské štáty s jej implementáciou stále otáľajú. V čase, keď aj predstavitelia Aliancie Fair play potvrdzujú, že európska protikorupčná legislatíva spĺňa potrebné parametre, je dôležité vynaložiť asi viac úsilia na presadzovanie jej uplatnenia. Preto sa musíme viac orientovať na monitorovacie mechanizmy nezávislých odborníkov či občianske organizácie, aby svojimi aktivitami prispeli k odkrývaniu podozrení z korupcie a k lepšiemu využitiu existujúcich predpisov. Mali by sme sa tiež usilovať o zrýchlenie vyšetrovania či lepšiu ochranu ohlasovateľov. Bolo by tiež dobré zosúladiť sankcie za korupciu cudzích štátnych príslušníkov v rámci celej Únie. Som presvedčený, že len pokojnou, trpezlivou a systematickou prácou môžeme byť v tomto úsilí úspešní.